í gær þá hnaut ég strax um það sem ekki var sagt og það er ansi margt í þessari skýrslu sem ekki er sagt og ekki er minnst á einu orði ég varð að lesa hana þrisvar virðulegi forseti til að trúa mínum eigin augum og ég varð að lesa hana aftur áðan til enn að leita staðfestingar á því hvort það gæti virkilega verið að hæstvirtur utanríkisráðherra íslands kæmi fyrir alþingi og flytti ræðu án þess að minnast einu orði á mesta hneyksli í utanríkismálum íslands frá upphafi sem er stuðningur ríkisstjórnarinnar við hina ólöglegu inn í írak ég trúði því ekki fyrr en ég tók á því að hæstvirtur utanríkisráðherra ætlaði hreinlega að láta það algerlega ógert að minnast á þennan skelfilega verknað og ég verð að segja það virðulegi forseti að ég fylltist depurð hér áðan en líka reiði þegar hæstvirtur utanríkisráðherra var hér í andsvörum og fór að tala um lista hinna viljugu þjóða og fór að tala eins og íslensk stjórnvöld bæru ekki lengur neina ábyrgð á því að við íslendingar værum á þessum lista vegna þess að þessi listi væri ekki til hvers konar röksemdafærsla er þetta eiginlega þetta er ekki boðlegt fleiri hundruð þúsund manna liggja í valnum fleiri hundruð þúsunda búa nú við örkuml landið logar í borgarastyrjöld það ríkir alger óöld í írak þessi innrás hefur farið svo gersamlega úr böndunum og það eru allir farnir að viðurkenna það nema einstakir ráðherrar í ríkisstjórn íslands hún hefur farið svo gersamlega úr böndunum og í raun og veru allir spádómar um það hvernig þetta mundi fara áður en þessi innrás hófst hafa orðið að veruleika og þetta hefur farið miklu verr heldur en í raun og veru nokkur gat ímyndað sér samt leyfa ráðherrar hér sem settu ísland á þennan lista yfir hinar svokölluðu viljugu þjóðir að þjóðinni forspurðri þeir leyfa sér að koma hér blákalt í þennan ræðustól og tala eins og þetta hafi bara verið eitthvað smámál þetta er ekkert smámál þetta er grafalvarlegt mál við íslendingar berum ábyrgð á þessu við vorum settir á þennan lista sem var notaður til að réttlæta þessa ólöglegu skelfilegu innrás í fullvalda ríki og við berum ábyrgð á þessu mér finnst það alveg með ólíkindum að ríkisstjórnin skyldi ekki geta viðurkennt þessi mistök að hún skuli ekki geta beðið þjóðina afsökunar á þessum mistökum

að hér væru menn að

ég er ekki að segja eða neitt að draga úr því að þar hafi ekki verið harðstjórn að sjálfsögðu var þar harðstjórn ógeðsleg harðstjórn og að sjálfsögðu voru þar brotin mannréttindi og að sjálfsögðu var fólk þar tekið af lífi án dóms og laga og fangelsað og fjöldamorð og fjöldamorð að sjálfsögðu það er alveg rétt en við getum ekki losað okkur við slíkt með því að greiða það verð sem greitt hefur verið fyrir innrásina í írak

það að þessi meintu gereyðingarvopn sem talað var um að ættu að vera til í írak væru ekki til þetta væri allt saman byggt á sandi þessar ásakanir sem haldið var á lofti gegn írak því miður var það þannig að ákveðnir stjórnmálamenn bæði í bandaríkjunum sem réðu þar ferðinni og líka hér á íslandi vildu ekki hlusta á þessar staðreyndir af einhverjum óútskýranlegum ástæðum vildu þeir ekki gera það en ég verð að segja það að þessi innrás í þetta land afleiðingarnar hafa verið svo skelfilegar og eiga eftir að verða svo skelfilegar að það verð sem greitt hefur verið fyrir það að losna við saddam hussein og hans undirsáta úr írak það verð er keypt allt of dýru verði og þetta vissum við fyrirfram við vissum það fyrirfram að þetta mundi sennilega fara svona landið mundi loga í borgarastyrjöld

er annað í þessari skýrslu eða þessari ræðu frá hæstvirtum utanríkisráðherra sem ekkert er minnst á og það er að sjálfsögðu ástandið fyrir botni miðjarðarhafs ég hefði gjarnan viljað fá að sjá einhverjar hugleiðingar frá utanríkisráðherra íslands um ástandið fyrir botni miðjarðarhafs og þá er ég að tala um ástandið í ísrael palestínu og líbanon þar hafa gerst mjög alvarlegir atburðir á þessu ári innrás í líbanon stöðug átök milli palestínumanna og ísrael og þetta er að sjálfsögðu ástand sem kemur okkur íslendingum við að sjálfsögðu þetta er ástand sem er ógnun við jafnvægi og stöðugleika í heiminum þarna er ástand og aðstæður sem hugsanlega munu verða neistinn að næstu stórstyrjöld á jörðinni það er ekkert flóknara heldur en það og ég vísa því á bug að það sé gagnrýni vert eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni birni inga hrafnssyni áðan að það sé röng leið að neita því að hitta sendiherra ísraels til að mótmæla framferði ísraelsmanna í palestínu það er ekki röng leið það er útilokunarleið sem beitt er gegn stjórnvöldum sem taka í raun og veru ekki lengur neinum rökum í málflutningi þessari aðferð var meðal annars beitt með mjög góðum árangri gegn suður afríku á sínum tíma og það er fyllilega tímabært að farið sé að beita þessari aðferð gegn ísrael því það sýnir sig að ísraelsmenn vilja ekki hlusta á nein rök og þeir halda bara áfram aðgerðir þeirra gegn palestínumönnum eru ólöglegar hernámið í palestínu er ólöglegt múrinn skelfilega sem ég hef sjálfur séð með eigin augum í palestínu er ólöglegur samkvæmt alþjóðalögum og aðgerðir ísraelsmanna gegn palestínumönnum eru engan veginn í samræmi við tilefnið ef það er þá yfirleitt nokkurt tilefni jafnvel þó að palestínumenn séu að skjóta einhverjum eldflaugum inn á ísraelskt svæði þá er ekki hægt að réttlæta það að því sé svarað til baka með stórskotaliði skriðdrekum og orrustuþotum það er ekki hægt að réttlæta það með árásum á íbúðahverfi palestínumanna það verður bara að segjast eins og er þótt stríð sé viðbjóðslegt þá hitta menn samt sem áður að setja mörkin einhvers staðar í þeim efnum annað virðulegi forseti sem hæstvirtur utanríkisráðherra minnist hvergi á er svalbarðamálið í fyrri ræðum utanríkisráðherra sem flutt hafa verið á hinu háa alþingi þá hafa utanríkisráðherrar upplýst þingið um það hvernig þau mál standa en hæstvirtur utanríkisráðherra núna

hér er um að ræða mjög mikilvægt hagsmunamál okkar íslendinga gagnvart nýtingarrétti og hugsanlegri aðkomu á nýtingu náttúruauðlinda í íshafinu á þetta er ekki minnst einu einasta orði við augum að heyra það frá hæstvirtur þáverandi utanríkisráðherra geir h haarde í fyrra að þessi mál væru skoðuð núna og það væri verið að vinna að lögfræðiáliti varðandi þessi mál með hugsanlega þá í huga að stefna norðmönnum fyrir alþjóðadómstólinn í haag ég vil nota tækifærið virðulegi forseti til að beina þeirri spurningu til hæstvirts utanríkisráðherra hvernig þessi mál standa núna hvort það sé ekki komin einhver

virðulegi forseti fyrst farið er að tala um svalbarða og norðurhöf sem er náttúrlega svæði sem skipta okkur íslendinga mjög miklu máli þá verður að viðurkennast að hæstvirtur utanríkisráðherra kemur aðeins inn á þau mál í ræðu sinni ræðir meðal annars um siglingar í norðurhöfum það er alveg ljóst að siglingar um norður íshafið eiga eftir að aukast mjög mikið á næstu áratugum það var haldin ráðstefna á akureyri núna í ágúst ísland í þjóðleið siglingar á norðurslóðum og tækifæri íslands og í kjölfar þeirrar ráðstefnu var gefið út mikið greinasafn sem er fyrir marga hluti afskaplega áhugavert þar kemur meðal annars fram að olíuflutningar um norður atlantshaf og hafsvæðið umhverfis ísland munu aukast stórlega á næstu árum gísli viggósson forstöðumaður rannsókna og þróunarsviðs siglingastofnunar íslands benti meðal annars á norska skýrslu þar sem segir að heildarmagn olíuflutninga með skipum frá norðvestanverðu rússlandi það er múrmansksvæðinu sé áætlað um áttatíu milljónir tonna árið tvö þúsund og fimmtán talað er um að sextíu prósent af þessu eða hvorki meira né minna en fjörutíu og átta milljónir tonna verði fluttar vestur um haf til bandaríkjanna og kanada þetta þýðir það að ef við erum að tala um hundrað þúsund tonna olíuskip þá erum við að tala um fimm hundruð fulllestuð skip sem sigla um íslensku lögsöguna á hverju ári aðra leiðina síðan þurfa þau að sigla til baka og þá sigla þau væntanlega með kjölfestu um borð hér er náttúrlega á ferðinni stórmál og við hljótum íslendingar að þurfa að líta á þessi mál mjög heildstætt það er málefni okkar varðandi svalbarðasvæðið sem skiptir mjög miklu máli málefni varðandi siglingar um norðurhöf við hljótum að líta á öryggismálin við hljótum að líta á samskipti við aðrar þjóðir norðmenn hafa gefið til kynna að þeir hafi hugsanlega áhuga á því að eiga við okkur einhvers konar samstarf í þessum efnum og ég hygg að hagsmunir okkar og norðmanna fari mjög saman hvað þetta varðar því tel ég mjög mikilvægt að við náum einmitt lendingu í svalbarðamálinu náum þá einhverri sátt um það eða niðurstöðu því það mál snýr einkum og sér í lagi að norðmönnum thorbjörn jagland sem er fyrrverandi forsætisráðherra noregs og fyrrverandi formaður norska verkamannaflokksins núna forseti norska stórþingsins var hér á íslandi á dögunum og hann hitti þá meðal annars okkur formenn þingflokkanna og við áttum við hann afskaplega áhugaverðar umræður ég beindi því þó til hans þeirri spurningu og þeim athugasemdum hvort við gætum ekki einmitt átt nánara samstarf það er við íslendingar og norðmenn í þessum efnum thorbjörn jagland tók mjög jákvætt í þetta og ég hygg að hann hafi farið aftur til baka heim til noregs kannski með fleiri hugmyndir í kollinum varðandi þessi efni en hann hafði þegar hann kom hingað ég vona að íslensk stjórnvöld leiti leiða til þess að ná einmitt eins konar samkomulagi eða samvinnu við norðmenn í þessum efnum því að hér fara saman mjög miklir hagsmunir í raun og veru sameiginlegir hagsmunir okkar íslendinga og norðmanna varðandi þessa hluti olíuvinnsla í barentshafi er að fara á fullt skrið sennilega mun olíuvinnsla og gasvinnsla einnig hefjast við svalbarða áður en langt um líður og það er alveg ljóst að flutningar og annað varðandi þessa starfsemi mun fara fram um íslenska lögsögu því að stærsti markaðurinn fyrir þessar afurðir er sannarlega í norður ameríku mið ameríku og jafnvel suður ameríku þannig að hér er í raun og veru á ferðinni mjög stórt og mikilvægt mál tími minn er nú senn á þrotum virðulegi forseti það eru miklu fleiri hlutir hér sem ég hefði viljað minnast á og ræða um það er hlutir sem hæstvirtur utanríkisráðherra talar um í ræðu sinni og eru virkilega þess virði að verði ræddir í

til að mynda hefði ég viljað ræða nánar brotthvarf bandaríkjahers og ég hefði viljað nota tækifærið hér til að beina því að utanríkisráðherra hvort það sé ekki rétt að íslensk stjórnvöld íhugi betur stöðu þeirra sem störfuðu á keflavíkurflugvelli á sínum tíma sex hundruð manns misstu vinnuna þegar bandaríkjaher hvarf af landi brott og mér finnst að íslensk stjórnvöld ríkisstjórnin hafi engan veginn staðið sig í því að aðstoða þetta fólk og fylgja því eftir og sjá til þess að að þyrfti ekki að bíða skarðan hlut frá borði ég hef staðfestan grun um það að mjög margir þeirra sem unnu á keflavíkurflugvelli þó þeir hafi fengið ný störf eftir að hafa hætt á vellinum þar sem þeir unnu mjög gott og mikilvægt starf ekki bara sem starfsmenn bandaríkjahers heldur líka sem starfsmenn okkar íslendinga að vinna að vörnum og öryggi landsins ég hygg að fjölmargir þessara starfsmanna hafi í raun og veru borið skarðan hlut frá borði það er þau störf sem þeir fengu í staðinn fyrir þau störf sem þeir höfðu á vellinum séu ekki jafngóð jafntrygg og líklega ekki jafnvel borguð og þeir voru í það hefði verið ánægjulegt ef íslensk stjórnvöld hefðu haft í sér manndóm tl þess að fylgja þessu ágæta fólki betur eftir

enn er hvergi útrætt hér í dag um utanríkismál íslands